Personne ne dit que les CDS sont la cause de la crise grecque. Ce serait absurde de le penser.

Pour ces banques, c'est une façon de sortir le risque de leur bilan.